Criza politică actuală din Madagascar reprezintă un risc pentru democrația și stabilitatea din regiune. Îndepărtarea de la putere a președintelui ales în mod democratic a avut ca rezultat instalarea unui climat de violență și de nesiguranță. Reamintesc faptul că donatorii internaționali și au retras susținerea financiară acordată populației insulei.

80 Din aceleași cauze, SUA nu mai oferă scutiri de taxe importurilor de produse textile provenind din acest stat. În acest fel, este desființată una dintre principalele surse de venit naționale.

Consider că implicarea organizațiilor regionale în rezolvarea tensiunilor este esențială pentru a ajunge la un compromis politic.